Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Glejte, torej po vprašanje, ki je bilo pred enim letom, kc kot ko sem povedal danes, je potem stekla tudi oddaja. Ena novinarka je potem začela to vprašanje, oddaja Koda. Bila je na sporedu dvaindvajsetega februarja dva tisoč osemnajst, torej približno tudi ob tej oddaji bo čez mesec dni približno eno leto. Takrat so šli tudi do Agencije za varstvo konkurence. Pojasnjujejo, da se na področju cen utekočinjenega naftnega plina kaže določena odstopanja. Spoštovani kolegi! Sto procentov dražji plin. Revežem, ki jim pravite, da ste jim za devetindvajset evrov dvignili plače, in ki se ki se danes plačujejo za po moje enosobno, dvosobno stanovanja po sto petdeset evrov na mesec. Dvojno ceno ogrevanja plačujejo zaradi tega, ker država pred nami, pred našimi očmi se se dva ponudnika delata norca, se kartelno dogovorita o neki ceni, ne, in državljani plačujejo sto procentov dražje ogrevanje zaradi dveh ponudnikov. In poglejte, pristojnosti obeh ministrov seveda niso tiste, o katerih sta govorila, in se strinjam v tem delu odgovora, ampak kot člana vlade vlada imenuje tudi v svet te agencije svoje člane, jaz jaz upam, da po enem letu, glejte, ker smo ugotovili, ker bi agencija mogla sama ugotoviti, to je njihovo delo, bi mogli vsi odstopiti, ne, če bi mene vprašali, to gre za po moje eno največjih, glejte , jaz bi rekel, največjih odkritij, kar je bilo v samostojni Sloveniji, gre za milijardno krajo, po vsej verjetnosti dal denarja državljanom in gre za to nepopolno konkurenco, ki se je razvila. Jaz mislim, da da gori ne ena rdeča luč, nekaj gorečih luči, če želimo narediti neki preskok in te monopole te pa tudi o kartelne dogovore na tem področju odpraviti. Spoštovana ministra! Jaz upam, da boste na vladi o o tem govorili, da boste tudi pritisnili na svet agencije in agencijo, tudi na direktorja agencije, in da se bojo ti postopki po enem letu v agenciji končno začeli. Najlepša pa hvala za tisti del odgovora, ki je pač v vajini prisotnosti.